Madame la Présidente, l'Union vit l'échec de la stratégie de Lisbonne qui devait faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde pour

En 2010, les dépenses de recherche et de développement publiques et privées de la Chine ont rattrapé celles de l'Union européenne. À très court terme, la Chine aura plus d'ingénieurs et de chercheurs que les États Unis et l'Union européenne réunis. Dans ce paysage très inquiétant, il n'y a que le secteur aérospatial européen qui résiste encore, car la France, l'Allemagne et l'Espagne ont su, non sans mal, prendre leurs responsabilités en la matière en investissant dans le long terme et en ne respectant pas le dogme de la concurrence libre et non faussée. Oui, les trop faibles efforts européens dans la recherche sont une des raisons de la désindustrialisation de certaines régions de l'Union.

C'est enfin l'absence d'investissements de l'Union dans le développement d'une culture scientifique et technique de masse dès le plus jeune âge.